Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, le rapport sur l'évolution des stratégies macrorégionales et leurs perspectives d'avenir, notamment en Méditerranée, s'inscrit dans deux problématiques.

L'autre problématique est celle de la crise que traverse actuellement l'espace méditerranéen sur sa rive européenne, avec la crise de la dette, et sur l'autre rive, depuis le printemps arabe et les événements qui ont touché tous ces pays du voisinage de l'Union européenne.

une vue d'ensemble. Elle renforce les stratégies entre les régions et les États et aussi entre les différents outils de développement de l'Union, tels que la Banque européenne d'investissement ou encore les politiques de voisinage et de préadhésion. Ce rapport propose donc d'aller de l'avant dans le développement des stratégies macrorégionales. Il suggère à la Commission de coordonner un processus de concertation et de réflexion pour les projets à venir. Il insiste particulièrement sur l'importance d'une telle démarche dans l'espace méditerranéen.

Il faut commencer par approuver rapidement la stratégie adriatico ionienne, qui couvre l'espace méditerranéen central et la mer Adriatique.

Il entraînera des démarches similaires en Méditerranée occidentale et en Méditerranée orientale et, grâce à une bonne coordination, débouchera sur une stratégie globale pour tout l'espace méditerranéen.

La politique de développement régional, notamment son volet de coopération territoriale, est un outil fondamental pour y apporter des solutions durables. La stratégie macrorégionale s'appuie sur les budgets existants sans nécessiter de nouveaux moyens financiers. Plus que de crédits nouveaux, ce qu'il faut, ce sont des projets nouveaux. La stratégie macrorégionale est de nature à faire émerger de tels projets, avec une réelle implication des acteurs locaux, qu'ils soient institutionnels les États et les régions ou autres, à travers une gouvernance à plusieurs niveaux. Dans sa conclusion, le rapport se tourne vers la Commission, pour qu'elle apporte son expérience et son concours à ce projet, et il s'adresse à la future présidence chypriote, pour qu'elle en favorise l'émergence dans les mois à venir. Durant la rédaction de ce rapport, j'ai rencontré de nombreux responsables concernés. La volonté de coopération autour d'un tel projet de stratégie macrorégionale est très importante dans tout l'espace méditerranéen. C'est une éco opportunité qu'il faut saisir pour donner un signal positif et porteur d'avenir pour un espace méditerranéen qui, dans son ensemble, est touché par la crise. Pour conclure, je tiens à remercier mes collègues de la commission du développement régional, notamment les rapporteurs fictifs, qui ont accordé et leurs très nombreux amendements en attestent un grand intérêt à ce rapport.